Ich habe nicht die Absicht, vor dem Parlament zu leugnen.

Sie begreifen unsere Binnenmarktregeln sehr gut.

In allen Gesprächen mit den russischen Partnern legen wir auf die umfassende Geltung unserer Binnenmarktregeln großes Gewicht. Sie können davon ausgehen, dass die Kommission geltendes Recht gegenüber jedem Drittstaat egal ob Russland, Norwegen, Algerien auch einhält und auf die Einhaltung durch den Drittstaat pocht.